forseti ég biðst velvirðingar ef háttvirtur þingmaður guðlaugur þór misskildi mig en ég átti að sjálfsögðu við um málið afnám verðtryggingar að það á uppruna hérna hjá hæstvirtum forsætisráðherra og flokk hans það væri mjög upplýsandi fyrir þessa umræðu og þessa atkvæðagreiðslu ef hæstvirtur forsætisráðherra mundi einfaldlega biðja um orðið og útskýra fyrir þingheimi að þetta mál ætti heima annað hvort hjá honum eða hæstvirtum fjármálaráðherra þannig að ég kannski get hinkrað hérna aðeins orðið hann vill ekki einu sinni taka til máls greinilega þannig að mér finnst mjög undarlegt eða væri mjög upplýsandi fyrir þessa umræðu ef þessi skilaboð kæmu